aðeins að bregðast við orðum háttvirts þingmanns hér áðan þar sem hún fullyrti að samfylkingin hefði varað við níutíu prósent lánum framsóknar eins og hún orðaði það það vill þannig til að ég er hér með þrjár ræður útprentaðar fyrir framan mig frá þessum haustdögum tvö þúsund og fjögur þar sem meðal annars núverandi formaður samfylkingarinnar leggur til í raun og talar um að það þurfi að hafa hærra hámark en var gert ráð fyrir í frumvarpinu síðan kemur fram í orðum núverandi formanns samfylkingarinnar við atkvæðagreiðslu um þetta húsnæðisfrumvarp varðandi níutíu prósent lánin með leyfi forseta herra forseti við í samfylkingunni styðjum þetta frumvarp og fögnum yfirlýsingu hæstvirts ráðherra áðan um að ráðherra ætli með reglugerðarbreytingu að fara hærra með hámarksfjárhæð lána í íbúðalánasjóði en upphaflega var áætlað samfylkingin samþykkti þetta það voru nokkrir þingmenn ég man ekki hvort það var einhver samfylkingarþingmaður sem ekki var í þingsalnum þegar þetta var samþykkt en samfylkingin stóð að þessu og þingmenn vinstri grænna einnig langflestir ég er hér líka með ræðu háttvirts þingmanns núverandi hæstvirts ráðherra katrínar júlíusdóttur og þar segir hún með leyfi forseta þess vegna fagna ég því frumvarpi sem hér er fram komið þetta er frumvarpið um níutíu prósent lánin hún bætir líka við sá ágæti ráðherra ég tel innkomu bankanna á þennan markað mjög góða hún hafði þá skoðun á bönkunum á húsnæðislánamarkaði hæstvirtur núverandi forsætisráðherra segir hins vegar með leyfi forseta ef ekki verður gengið lengra í þessu efni að hækka hámarksfjárhæðina getur það gengið að íbúðalánasjóði dauðum vegna þess að það er auðvitað það sem bankarnir vilja það var vitanlega það sem blasti við bankarnir vildu komast og sitja einir að íbúðalánamarkaðnum við því var verið að bregðast meðal annars og samfylkingin studdi þetta ég veit ekkert hvar háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir var á þessum tíma en hennar núverandi flokksformaður flutti þessa ræðu og lýsti því yfir að flokkurinn styddi þetta frumvarp